Señor presidente, señora comisaria, hoy de nuevo el Parlamento Europeo acoge un debate trascendental con el que intentar hacer más Europa, con soluciones para mejorar la tan importante política de cohesión, para lograr también los resultados que está pidiendo la ciudadanía. Porque la política de cohesión es la máxima expresión de la solidaridad europea es esa herramienta invisible que consigue beneficios visibles. La política de cohesión es la rehabilitación del centro de Málaga, es el puerto exterior de Ferrol, es la autovía de Zeneta San Javier, por citar algunos ejemplos. La política de cohesión, además y fundamentalmente, es la que trabaja para que nadie se quede atrás. Lo demostró creando más de medio millón de empleos en plena crisis y ayudando a mitigar sus efectos en las regiones más vulnerables. Por eso defiendo que la política de cohesión es irrenunciable e insustituible. Lo que hay que garantizar es que cada programa haga lo que le corresponda y que no haya duplicidades. Ni un solo euro debe perderse por la burocracia. No se trata, pues, de buscar sustitutos a la cohesión porque la defensa europea es importante, porque negociar bien el brexit es muy importante, pero es más importante garantizar que los hospitales públicos sigan funcionando, que el agua siga llegando y que los niños sigan teniendo buenos colegios porque es nuestro deber combatir la desigualdad y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, ya vivan en París, en Canarias o en Berlín